14. Juni das Verhandlungsmandat verabschieden, und ab diesem Zeitpunkt können die ersten Verhandlungen beginnen. Ich denke, wir sind uns mehrheitlich darüber einig und es wurde heute doch auch schon des Öfteren in den Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen deutlich, dass dieses Abkommen einen sehr großen Nutzen für Europa bringen kann. Jetzt ist es wichtig, sich zu fragen, wo sich die beiden Handelsmächte in der Zukunft auch sehen. Für Europa ist für mich die Antwort klar Die Europäische Union muss auch weiterhin eine Handels und Wirtschaftsmacht, aber auch ein Wertevermittler bleiben. Ja, es wird große Hürden zu überwinden geben. Für mich sind diese ganz konkret im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion angesiedelt. Vor einigen Tagen fand aber im US Kongress im Unterausschuss Handel eine Anhörung zum Abkommen statt, und man hat sich jenseits des großen Teiches auf fünf Kernpunkte festgelegt, die während der Verhandlungen intensiv beleuchtet werden sollen.

Die Repräsentanten kamen zu dem Schluss, dass die europäischen SPS Maßnahmen nicht auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und der WTO zuwiderlaufen.

Ich glaube schon, dass sich bereits jetzt ein Blick über den großen Teich lohnt deshalb lohnt, weil es nicht nur in Europa Befürchtungen und kritische Stimmen gibt. Herr Kommissar, bitte nehmen Sie vor allem unsere Bedenken in Europa ernst!